Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, vreau de la bun început să o felicit pe raportoare, pentru că, pe de o parte, a identificat foarte bine ce trebuie modificat în directivă, este un o propunere echilibrată, da, toți, de la cetățean până la instituțiile naționale și europene, trebuie să fim preocupați de protecția mediului înconjurător. Sigur, aș dori un mai mare accent pe prevenție, pentru că poluatorul plătește, dar pe noi ne interesează protecția mediului, nu banii aceia care se strâng de la poluator.

Companiile nu au cum și unde să depoziteze, de exemplu, deșeurile și nu există soluții tehnice și tehnologice în statele membre. De aceea, cred că este nevoie să existe o legiferare atentă, astfel încât să nu creăm o discrepanță statele membre și o concurență, până la urmă, inegală pe piața internă. Este important să clarificăm și să armonizăm modul de aplicare a directivei și specific aici că nu este o procedură administrativă standard pentru a notifica autoritățile competente cu privire la producerea unei daune asupra mediului înconjurător.